Grâce à lui, un État membre reconnaîtra et exécutera directement sur son territoire une décision de gel ou de confiscation rendue par un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'un progrès important vers un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Lutter ensemble contre la criminalité ne doit pas se faire au détriment des droits des citoyens. J'apprécie donc que nous soyons arrivés à un compromis avec le Conseil sur la possibilité de refuser la reconnaissance d'une décision de confiscation dans le cas où les droits fondamentaux n'auraient pas été respectés, comme le droit à un procès équitable. Ces précautions sont indispensables à l'heure où plusieurs gouvernements européens portent gravement atteinte aux fondamentaux de la justice.